Die Kämpfe an der thailändisch kambodschanischen Grenze zu Beginn dieses Monats haben diesen jahrzehntelangen Konflikt um den Zugang zum Tempel Preah Vihear wieder in das internationale öffentliche Bewusstsein gerückt. Auch wenn aktuell die bewaffneten Auseinandersetzungen wieder etwas nachgelassen haben, müssen wir darauf drängen, dass für diesen Konflikt eine politische Lösung gefunden wird. ASEAN, die Vereinten Nation und die EU sind aufgefordert, daran nun mit erhöhter Intensität zu arbeiten und nicht erst zu reagieren, wenn die Situation wieder eskaliert. Bei den jüngsten Kämpfen sind Zivilisten und Soldaten auf beiden Seiten verletzt und getötet worden. Besonders perfide war der Einsatz von Clusterbomben. Diese Streumunition hat eine verheerende Wirkung auf Zivilisten, auch lange nach dem Abwurf. Bis zu 30 der Clusterbomben explodieren nicht, bleiben als Blindgänger liegen und explodieren, wenn z.

spielende Kinder sie berühren. Thailand und Kambodscha sind aufgefordert, den Einsatz dieser grausamen Waffen sofort zu unterlassen. Und wir fordern beide Regierungen auf, der internationalen Konvention zum Verbot der Streubomben beizutreten. Abschließend der dringliche Appell an die Regierung Thailands und Kambodschas, alle Anstrengungen zu unternehmen, diesen Konflikt nicht bewaffnet auszutragen. Zivilisten auf beiden Seiten werden weiter leiden. Leiden für etwas, wofür die Politik auf dem Weg von Verhandlungen eine Lösung finden kann, wenn sie den politischen Willen dafür aufbringt und nicht der Versuchung erliegt, billigen Nationalismus auf beiden Seiten der Grenze zu bedienen.